Pani Przewodnicząca! Najbardziej pożądanym dobrem publicznym współczesnej Europy jest poczucie bezpieczeństwa. To jest największy deficyt naszych czasów i najważniejsze pole starcia z lewicowym i prawicowym populizmem, który żyje z podsycania ludzkich lęków.

odgadywanie nowych zagrożeń, a nie tylko automatyczna relokacja, która moim zdaniem nie ma wielkiej przyszłości w Unii Europejskiej. Wyrażam satysfakcję, że uczestniczy w tym Parlament Europejski, wnosząc dobry wkład w reformę prawa azylowego.

przed wyborami europejskimi w 2019 r.

Dlatego wiedząc, że nie zrobimy tego bez liderów, bez szefów rządów, koniecznie należy uzgodnić scenariusze pomiędzy instytucjami europejskimi, żeby iść razem i iść szybko.